Spoštovani gospod podpredsednik, poslanke in poslanci, gospe in gospodje! Hvala lepa za priložnost, da tudi vlada predstavi svoje mnenje glede novele Zakona o organizaciji in financiranju uzgoje in izobraževanja. Vlada Republike Slovenije je navedeni zakon preučila in mu nasprotuje. Namreč gre za identičen zakon, kot je bil vložen že v letih dva tisoč petnajst, dva tisoč šestnajst, dva tisoč sedemnajst in vedno znova je državni zbor ta zakon oziroma to novelo zakona tudi zavrnil. Jaz bi rad tule v tam mnenju poudaril par stvari. Prvič, zasebno šolstvo je bilo v Republiki Sloveniji ustanovljeno oziroma urejeno leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Vodila ga je ustava, vodila ga je Splošna konvencija o človekovih pravicah, vodila ga je Konvencija o otrokovih pravicah, in tako naprej, skratka, vsi mednarodno, in sicer zavezujoči pravni dokumenti. Zasebno šolstvo v Sloveniji je urejeno tako, da je namenjeno predvsem bogatitvi slovenskega šolskega prostora. To je njegov ključni namen. Zaradi tega, zato ker bogati izbirnost, bogati tudi vsebinsko, če hočete, raznolikost in na ta način tudi seveda programsko dopolnjuje šolski prostor. Takrat, leta šestindevetdeset, je bilo področje zasebnega šolstva in pa vrtcev urejeno tako, da so vrtci ter zasebne šole dobili sredstva v višini petinosemdeset odstotkov javnih sredstev, ki so jih za plače in pa materialne stroške na učenca dobivale javne šole. To je bila ureditev iz leta tisoč devetsto šestindevetdeset. Seveda so se vmes spremenile tudi družbene razmere. Spremenilo se je marsikaj, in zato se vedno znova tudi aktualizira vprašanje razmerja med javnim in zasebnim. V zadnjem času imamo kar nekaj študij, ne tako zelo malo, ki nas pravzaprav navajajo na to, da je treba razmerje med javnim in zasebnim šolstvom zelo dobro, celovito premisliti in predvsem vedno znova biti zelo tankočuten pri urejanju le-tega, mora pa biti in to izhaja tako iz Unescove kot OECD-jevih študij, vedno seveda urejeno celovito. Pri tem je pomembno, da se pri urejanju tega gledamo na to, kaj je tradicija nekega šolskega sistema, kako se je posamezni šolski sistem razvijal. Da upoštevamo tudi vse dejavnike, ki tako ali drugače vplivajo na razvoj zasebnega šolstva v neki državi. Poleg tega te študije izpostavljajo tudi še eno stvar. In sicer, da je veliko vprašanje - raziskovalno, pravzaprav, vprašanje - katero šolo sploh šteti za zasebno. Kaj je tisto? Ali je glede na upravljanje šola zasebna? Ali je glede na pridobivanje javnih virov - javnih ali zasebnih virov? Ali je glede na lastništvo prostorov? Kaj je pravzaprav tisti kriterij, ki neko šolo dela zasebno in drugo javno. Zaradi tega - še enkrat poudarjam - se je treba ukvarjati pri urejanju tega področja s širšimi vidiki in seveda z rešitvami, ki bodo celostno umeščene. Zaradi tega bi rad poudaril, da si vlada prizadeva ot prvega dne - ta vlada - da bi uredila ta zakon. Vsi vemo, kako zelo zahtevna materija je. Nenazadnje tudi zaradi razmerij - političnih razmerij, razmerij teže - v tem parlamentu. Ampak vendarle - treba je upoštevati elemente, kot so - pri zasebnih šolah - kot so sprejemanje programov, izpolnjevanje in zagotavljanje kakovosti programov, vpis v razvid, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev in tako naprej in tako naprej. Po domače rečeno, potrebna je celostna ureditev. In zdaj, če smem tudi zaključiti. Vlada se bo - absolutno zavezuje, da bo nadaljevala z že začetimi aktivnostmi in seveda poskušala najti celovito rešitev. Jaz mislim, da takoj v začetku naslednjega leta, vsekakor pa do začetka naslednjega šolskega leta. Najlepša hvala.